virðulegur forseti þetta hefur verið áhugaverð umræða sem hér hefur farið fram

þó það hafi verið nokkuð mismunandi áherslur sem lagðar hafa verið hér af hálfu stjórnarandstöðunnar það kom fram hjá háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni að honum fundust berin súr sem verið var að framleiða af hálfu ríkisstjórnarinnar og ég vil segja það við háttvirtan þingmann að berin eru ekkert súr en það eru sumir þingmenn sem velja sér það hlutskipti að flokka alltaf úr súru berin ef þeir geta orðið sér úti um þau það er auðvitað sjálfskaparvíti en á hitt ber að líta í þessu sambandi sem kom reyndar fram í máli háttvirts þingmanns guðna ágústssonar formanns framsóknarflokksins að hér er verið að gera kjarasamninga og í tengslum við það yfirlýsingu frá ríkisstjórninni sem menn hefur greint um í áratugi eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni og það hygg ég að sé alveg rétt að þeir kjarasamningar sem hér hafa verið gerðir eru tímamótasamningar þetta eru samningar sem fela í sér meiri jöfnuð en að höfum séð í langan tíma í kjarasamningum og þeir sem hafa staðið að þessu eiga heiður skilinn fyrir það así kom til ríkisstjórnarinnar í desember og lagði fram sínar tillögur um það hvernig þeir vildu að á málum ætli tekið núna í tengslum við gerð kjarasamninga þeir voru með útfærslu þar í skattamálum sem háttvirtur þingmaður formaður frjálslyndra hefur gert að umtalsefni og talið að við ættum frekar að fara þá leið guðjón arnar kristjánsson við töldum þá að það yrði ekki sátt um það í samfélaginu að fara þá leið eins og málum var háttað þess vegna var valin sú leið eins og hér hefur verið kynnt að hækka persónuafsláttinn hækka skattleysismörkin úr níutíu og fimm þúsund krónur í hundrað og fimmtán þúsund krónur um tuttugu prósent á næsta ári og því þar næsta sem er auðvitað veruleg breyting frá því sem verið hefur það er verið að lyfta skattleysismörkunum það er verið að gera mest fyrir þá sem lægst hafa launin í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar rétt eins og í kjarasamningunum og það er mjög mikilvægt að þessu sé haldið til haga að það er verið í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að gera mest fyrir þá sem hafa lægstu launin það er líka verið í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að bæta verulega stöðu barnafjölskyldna í landinu og það er ekkert lítið þegar byrjað er að skerða barnabæturnar eru hækkaðar hjá einstæðu foreldri úr hundrað fimmtíu þúsund krónur í hundrað fimmtíu þúsund krónur þetta er fimmtíu prósent hækkun hjá hjónum úr tvö hundruð þúsund krónur í þrjú hundruð þúsund krónur fimmtíu prósent hækkun á þeim mörkum sem notuð eru þegar til tekjutengingar kemur þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt fyrir allt launafólk í landinu og fjölskyldufólk það er líka mjög mikilvægt sem er verið að gera varðandi vaxtabæturnar að lyfta tekjutengingunni líka þar í vaxtabótunum um þrjátíu og fimm prósent og það kemur til framkvæmda strax þetta eru auðvitað gríðarlega mikilvægar

að fella niðurstimpilgjöld á fasteignaviðskiptum hjá fólki sem er að kaupa sína fyrstu íbúð það er verið að stíga fyrsta skrefið í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og það er reyndar búið að gera núna gríðarlega margt af því sem stendur í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar það er búið að samþykkja aðskilnaðaráætlun vegna málefna barna það er búið að samþykkja verulegar aðgerðir í byggðamálum þar sem er verið að hreyfa um tólf komma fimm milljarða það er búið að koma fram með yfirlýsingu í þágu aldraðra og öryrkja og frumvarp sem mun lögfesta þær umbætur allar kemur væntanlega fram í þinginu í þessari viku og svo þetta núna ætli það sé ekki búið að koma af stað og í framkvæmd um áttatíu prósent af því sem stendur í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar á níu mánuðum og geri aðrir betur ríkisstjórnin hefur staðið við sín fyrirheit eins og þau eru gefin í stjórnarsáttmálanum og gert það hratt og vel así gaf frá sér yfirlýsingu í desember og kallað eftir því að það yrði gerður sáttmáli um efnahagslegt jafnvægi og félagslegt réttlæti eins og það hét hjá así í desember og það er nákvæmlega það sem verið er að gera núna það er verið að gera sáttmála um efnahagslegt jafnvægi og félagslegt réttlæti það er verið að gera sáttmála um jöfnuð og jafnvægi og það er auðvitað alveg í samræmi við það sem kemur fram í stjórnarsáttmálanum þar sem segir að ríkisstjórnin muni vinna að víðtækri sátt í samfélaginu um aðgerðir á sviði efnahags og félagsmála þess vegna er það

umfang aðgerðanna í góðu samráði við aðila vinnumarkaðarins eins og gert hefur verið í þessum kjarasamningum nú er það auðvitað ekki svo að það sé

núna þau eru fyrir neðan þessi viðmiðunarmörk sem við teljum eðlileg en það verður ekki komið á algeru réttlæti í einu vetfangi það þarf að vinna sig inn í það að auka sanngirni og réttlæti í samfélagið umbótum er aldrei lokið og það verður að sjálfsögðu unnið að þeim áfram af hálfu ríkisstjórnarinnar í samræmi við stjórnarsáttmálann og þær aðgerðir sem þar eru gefin fyrirheit um en það hefur verið gert gríðarlega mikið á þessum fyrstu níu mánuðum það hefur miklu meiru verið komið í verk sem lýtur ekki síst að því að bæta stöðu og kjör þeirra sem lægst eru launaðir í samfélaginu þessir kjarasamningar sýna mikla samstöðu og þeir sýna mikinn aga hjá launafólki þeir sýna að það eru heildarhagsmunir sem eru teknir fram yfir sérhagsmuni þessir kjarasamningar eru í þágu láglaunafólks og taxtavinnufólks og þar af leiðandi eru þeir í þágu kvenna og landsbyggðarfólks sem hefur síður notið þess launaskriðs sem hefur verið á vinnumarkaði á undanförnum mánuðum og missirum og ég ítreka það sem ég sagði áðan og endurtek það að þeir sem fóru fyrir þessari samningagerð eiga heiður skilið fyrir að hafa leyst þetta mál svo farsællega af hendi